Lep dober večer, vsem skupaj, še posebej gospe podpredsednici in gospe državni sekretarki! Pred sabo, bila Janja Sluga tu? Ne. Pred sabo imamo predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini. V poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke si želimo, da bi delavci prejemali višje neto plače, zato podpiramo omenjeni predlog zakona, ki bi davke za delavce znižal. Delo je preveč obremenjeno z davki in prispevki sedaj socialno varnost, zato pri ljudeh pada volja do dela. Čeprav gre le za kozmetične popravke, za malega človeka veliko pomeni vsaka davčna razbremenitev. Tudi vlada pravi, da ekonomska struktura davkov in prispevkov v Sloveniji ni najugodnejša z vidika konkurenčnosti, saj odstopa od povprečja evropskih držav zaradi nadpovprečne obremenitve dela s prispevki za socialno varnost. Vlada pravi še, da Slovenija po obremenitvi dela v letu dva sedemnajst, pri samski osebi, ne glede na višino dohodka v primerjavi z državami, ki so naše konkurentke, Poljska, Estonija, Španija, Slovaška, v davčnem primežu odstopa navzgor. Davčni primež v Sloveniji znaša dvainštirideset cela devet procenta, medtem ko v državah članicah OECD davčni primež znaša petintrideset cela devet procenta. In kaj vlada naredi za našo konkurenčnost in nižjo obdavčitev dela? Nič. Naj omenim še računsko napako vlade. Iz mnenja Vlade Republike Slovenije, o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini, številka nič nič sedemsto dva skozi sto enaintrideset, leta dva osemnajst skozi sedem z dne šestega dvanajstega dva osemnajst je razvidno, da bi povišanje splošne olajšave na tri tisoč petsto evrov, znižanje stopenj v vseh dohodninskih razredih za dva procenta, zvišanje meje dohodninskih razredov za dva tisoč evrov, skupaj pomenilo izpad prihodkov v državnem proračunu za približno tristo šestindvajset milijonov evrov. Nadalje je vlada zapisala, da bi le znižanje vseh dohodninskih stopenj za dva procenta in zvišanje mej dohodninskih razredov za dva tisoč evrov pomenilo izpad prihodkov v višini dvesto sedemindevetdeset milijonov evrov. Povišanje le splošne olajšave na tri tisoč petsto evrov bi pomenilo izpad v višini šestintrideset milijonov evrov. Skupaj bi izpad prihodkov tako znašal tristo triintrideset milijonov evrov, kar je več, kot je vlada ocenila malo prej. V enem stavku sedem milijonov evrov razlike. Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke ocenam ne verjame, zavedamo pa se, da bi znižanje davčnih bremen pomenilo veliko za vsakega delavca. Vlada bi morala po našem mnenju razbremeniti tistega, tistega, ki dela, ga z davčno razbremenitvijo še bolj motivirati, da bo še več delal, in bo tudi država posledično imela več v obliki višje dohodnine, več plačanih prispevkov za svojo socialno varnost, večjo produktivnost in tako dalje. Po drugi strani pa bi morali zaposliti vse razpoložljivo aktivno prebivalstvo, s čimer bi povečali prihodke v proračunu. Več dohodnine, več prispevkov za socialno varnost in znižali odhodke, manj socialnih transferjev. Kljub temu da delavci ne najdejo, da delodajalci ne najdejo dovolj delavcev, pa je bilo novembra dva osemnajst na Zavodu za zaposlovanje še vedno prijavljenih kar šestinsedemdeset tisoč devetindevetdeset brezposelnih oseb. V Slovenski nacionalni stranki bomo predlog zakona seveda podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.